Wer den europäischen Binnenmarkt für notwendig hält und ich halte ihn für notwendig der kommt auch nicht darum herum, dass wir auf Dauer eine gemeinsame Bankenaufsicht haben.

Gleichzeitig habe ich aber auch meine Skepsis, und die resultiert aus der gleichen Begründung heraus Wir haben es mit einem Binnenmarkt zu tun, die Bankenaufsicht ist aber erst einmal nur für den Euroraum vorgesehen.

Es wird nur funktionieren, wenn wir sehr schnell den nächsten Schritt tun können.

Aus diesem Grunde finde ich es ich kann das nur unterstreichen, was meine Vorredner gesagt haben überhaupt nicht mehr akzeptabel, dass die EZB sich so ziert und weigert, zumindest den Teil der Bankenaufsicht demokratisch kontrollieren und demokratisch legitimieren zu lassen.

Und wir sollten nicht nachlassen, darum zu kämpfen und darauf zu drängen, dass es so schnell wie möglich eine klare Vereinbarung zwischen diesem Haus und der EZB über die notwendigen Kontrollen gibt.